hæstvirtur forseti mótmælin hér fyrir utan alþingishúsið á mánudagskvöldið komu illa við okkur öll þau snerta mig djúpt og ég held að þau hafi snert alla þjóðina sem betur fer voru mótmælin að mestu leyti friðsamleg og ég er þakklát fyrir að ekki urðu alvarleg slys á mönnum ég skil vel þá reiði og óánægju sem kraumar undir ég skil vel að fólk vilji sýna í verki hvernig því líður mótmælin beinast gegn stjórnmálamönnum alþingi ríkisstjórn stjórnmálaflokkum og valdi almennt

mótmælin beinast gegn niðurskurði á fjárlögum skuldum heimila og fyrirtækja og atvinnuleysi mótmælin beinast gegn meðferð tillagna um ákærur fyrir landsdómi mótmælin beinast gegn fátæk og erfiðum lífskjörum sem meðal annars birtast okkur í því að allt margir þurfa að leita á náðir hjálparstofnana og sveitarfélaga um nauðþurftir mótmælin beinst gegn því að okkur stjórnmálamönnum hefur ekki auðnast að vinna saman sem skyldi og við höfum ekki tekið nægilega skipulega og ekki nógu hratt á þeim vanda sem við stöndum nú andspænis meginatriðið í mínum huga er ekki að hverjum þessara þátta mótmælin beindust heldur því að margir eru ósáttir við stöðu mála og það á sér eðlilegar skýringar það er eðlilegt að fólk mótmæli skertum kjörum og aðstæðum þegar afleiðingar hrunsins skella á þeim þunga og með fullum þunga það er eðlilegt að fólk lengi eftir betri tíð við verðum hins vegar að muna að við íslendingar erum að sigla í gegnum eina dýpstu efnahagskreppu sem vestrænar þjóðir hafa gengið í gegnum á undanförnum áratugum bankakerfið hrundi gjaldmiðillinn hrundi og vegið var að fjárhagslegum grundvelli ríkissjóðs sveitarfélaga fyrirtækja og flestra heimila það er sannarlega sárt að horfa upp á afleiðingar þessa hruns á hinn almenna borgara og margar fjölskyldur búa við óásættanlegar aðstæður vegna atvinnumissis og skuldavanda í upphafi tíunda áratugarins gengu finnar í gegnum mjög djúpa efnahagslægð lægð sem fram til kreppunnar sem nú ríður yfir var dýpsta efnahagslægð sem nokkurt iðnvætt land hafði gengið í gegnum fasteignaverð hrundi fyrirtæki og einstaklingar voru þjakaðir af skuldabyrðinni og atvinnuleysi rauk upp í næstum því tuttugu prósent allt útlit var fyrir að finnska velferðarkerfið yrði gjaldþrota það tók finna mörg ár að rétta úr kútnum en þegar upp var staðið blasti við sterkara og samkeppnishæfara ríki en fyrir kreppu það gefur okkur von og af þeirri reynslu getum við dregið lærdóm sem getur orðið okkur veganesti flest bendir á þess nú að okkur muni auðnast benti en finnum að vinna okkur út úr málum þrátt fyrir að kreppan hér hafi verið alvarlegri og dýpri en í finnlandi þegar fyrri ríkisstjórn mín tók við í febrúar árið tvö þúsund og níu hvarflaði ekki að hér né nokkrum öðrum ráðherrum við ættum létt verk fyrir höndum við vissum að viðfangsefnið yrði gríðarlega umfangsmikið og gríðarlega erfitt ég vissi að í hönd færi sársaukafullir tímar margt hefur sem betur er tekist vel og jafnvel betur en bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir ég benti hér í stefnuræðu minni síðastliðið mánudagskvöld á mörg atriði sem gefa vísbendingu um að við íslendingar séum að rétta úr kútnum á undra skömmum tíma efnahagsbatinn sem mun koma öllum til góða er nú í augsýn það virðist ætla að taka þjóðina skemmri tíma að vinna sig út úr vandanum en spáð var okkur virðist ætla að takast að sporna við því háa atvinnuleysi sem spáð var samdrátturinn varð minni en áætlað varð og hjól atvinnulífsins virðast vera að fara í gang á ný eins og spár gerðu ráð fyrir þessi skref eru einmitt hluti af því að hér er skapaður grundvöllur fyrir það velferðarkerfi sem við viljum búa við þetta tvennt verður aldrei slitið úr samhengi enda þótt skrefin á þessari leið séu nú sár fyrir allt marga

að ekkert mál hefur verið jafn fyrirferðarmikið hjá ríkisstjórninni og alþingi og skuldaaðlögun fyrirtækja og einstaklinga undanfarið eitt og hálft ár gripið hefur verið til umtalsmikilla aðgerða sem hjálpað hafa þúsundum fjölskyldna og fyrirtækja og grunnur hefur verið lagður að lausnum fyrir flesta

fyrirtækjum því er ekki að leyna að árangurinn hefur ekki orðið sá sem við væntum ég viðurkenni það fúslega ýmislegt hefur tafið þessa vegferð ég nefni tafir við endurreisn bankanna dóm um gengisbundin lán dóm um ábyrgðarmenn þeirra sem fara í skuldaaðlögun og seinagang í afgreiðslu mála í bönkum meðal annars vegna seinagangs hjá hinu opinbera virðulegi forseti ríkisstjórnin einhendir sér nú í að leysa þann bráðavanda sem steðjar að þeim sem nú eru við það að missa eignir sínar við köllum eftir sátt lausn þessa vanda og samráð hér í þinginu við hagsmunaaðila og banka og lánastofnanir í gær áttu fimm ráðherrar ríkisstjórnarinnar góðan fund með hagsmunasamtökum heimilanna og á næstu dögum munum við funda með bönkum lífeyrissjóðum aðilum vinnumarkaðarins og þeim þingnefndum sem að málinu koma fulltrúar framsóknarflokksins og hreyfingarinnar hafa nú einnig komið að þessu borði sem fullgildir og mikilvægir þátttakendur og fagna ég því sérstaklega það er mikilvægt að greina bráðavandann vel og umfang hans það hefur því miður reynst ótrúlega erfitt að fá haldgóðar tölur um hvað framundan er varðandi nauðungarsölur á íbúðum og misvísandi tölur hafa verið í umræðunni okkur sýnist að stærðargráðan gæti verið um tvö hundruð þrjátíu til tvö hundruð fjörutíu íbúðir þar sem eigandi á lögheimili sem að óbreyttu fara í lokasölu í október ég endurtek að óbreyttu e mjög oft eru uppboðsbeiðnir afturkallaðar á síðustu stundu í vinnslu eru leiðir til að forða uppboðum sem fyrir dyrum standa á lögheimilum einstaklinga sem eru að vinna að lausn sinna mála ætlunin er að þessir aðilar fái nú flýtimeðferð hjá umboðsmanni skuldara og embættið fái afdráttarlausar heimildir til að stöðva nauðungarsölur í slíkum tilvikum

á íslandi á enginn að þurfa að vera heimilislaus vegna skuldavanda það þurfa stjórnvöld fjármálastofnanir og sveitarfélög að tryggja í sameiningu það er von á frumvarpi efnahags og viðskiptaráðherra um viðbrögð við nýföllnum gengislánadómi á næstu dögum þar sem leitast verður við að draga úr óvissu og greiða fyrir úrlausnum á skuldamálum einstaklinga jafnframt vinnur efnahags og viðskiptaráðherra nú að endursmíðuðu samkomulagi við banka og aðra hagsmunaaðila um sértæka skuldaaðlögun gert er ráð fyrir að bönkunum verði gefinn stuttur tími til að vinna úr skuldamálum smærri og meðalstórra fyrirtækja á næstu mánuðum og bankarnir skili þannig til viðskiptavina sinna því svigrúmi sem þeir hafa til að mæta þörfum skuldsettra fyrirtækja með sama hætti þarf að mæta þeim ábendingum sem komið hafa fram um ágalla á skuldaaðlögun einstaklinga og tryggja að með henni verði unnt að veita þúsundum einstaklinga fullnægjandi úrlausn í bönkum á næstu mánuðum við vonumst til að ljúka samkomulagi við alla hlutaðeigandi um þessa þætti í næstu viku ég tel að auk endurbóta á þeim sértæku úrræðum sem nú bjóðast skuldurum sé nauðsynlegt að stjórnvöld skoði nú vandlega og með opnum huga allar framkomnar hugmyndir og tillögur um almennar aðgerðir til hagsbóta fyrir skuldara meðal annars þær hugmyndir sem komið hafa fram hér á alþingi og víðar í okkar samfélagi eins og til dæmis hugmyndir hagsmunasamtaka heimilanna ég minni hins vegar á að vega þarf og meta þau ólíku úrræði heildstæð til að átta sig á því hvaða áhrif þau hafa á þjóðarbúið og viðreisn efnahagslífsins ekki má ganga lengra en skynsamlegt getur talist að teknu tilliti til allra þátta málsins ég bendi í þessu sambandi á að leið sú sem hagsmunasamtökin hafa lagt til mundi kosta tvö hundruð milljarða króna samkvæmt þeirra útreikningum og þar af mundu um sjötíu og fimm milljarðar falla á lífeyrissjóðina það er líka ljóst að hér þurfa allir aðilar að leggjast á eitt ef árangur á að nást alþingi stjórnvöld lánastofnanir og hagsmunasamtök heimilanna grundvöllur þess að aðgerðir þessar nái tilætluðum árangri er að víðtæk sátt náist um þau og að lánastofnanir gefi eftir hluta af kröfuréttindum sínum þannig að tryggt verði að bótaábyrgð falli ekki á ríkissjóð vegna þeirra aðgerða sem gripið verður til en við þurfum líka að horfa lengra fram á veginn og endurskoða húsnæðisstefnuna og varð þurfum að styrkja og virkja aðra valkosti en séreignarstefnuna virðulegi forseti ríkisstjórnin hefur á hverjum tíma unnið af heilum hug að endurreisninni og úrlausn skuldavandans án þess að missa sjónir á heildarmyndinni líta verður á hagsmuni þjóðarinnar allrar við lausn þessara mála það blasir við að við verðum að ganga saman þessa sársaukafullu vegferð við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sátt náist í samfélaginu það er